Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr verehrte Kollegen! Mobilität ist einer der Grundpfeiler unserer modernen Gesellschaft. Dies hat in den vergangenen Jahren zu einer stetigen Zunahme von Reisenden in allen Transportarten geführt. Die Kommission hat bereits vor zehn Jahren die Notwendigkeit einheitlicher Rechte für die Reisenden erkannt. Es wurden in der Zwischenzeit insgesamt sechs Verordnungen zu diesem Thema erlassen. Doch die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass die bestehenden Verordnungen Unklarheiten und Lücken aufweisen, welche teils zu unvollständiger oder unvorschriftsmäßiger Anwendung durch die Unternehmen und öfters auch zu Streitfällen vor Gericht führen. Als Berichterstatter begrüße ich das Ziel der Kommission, die Rechtsvorschriften anzupassen und ihre Anwendung bei allen Verkehrsträgern zu verbessern, ihre Durchsetzung durch die nationalen Durchsetzungsstellen zu verstärken und die Reisenden besser mit Informationen über ihre Rechte zu versorgen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine gemeinsame Verordnung für alle Verkehrsträger aufgrund fehlender Erfahrung im Schiffs und Busverkehr nicht realisierbar. Mittelfristig ist dies meines Erachtens aber erstrebenswert, besonders um die Intermodalität zu fördern und um unlauteren Wettbewerb im Reiseverkehr zu verhindern. Ausgehend von dieser Feststellung plädiere ich in meinem Bericht für das Festlegen eines gemeinsamen Grundsockels an Rechten, geltend für alle vier Transportarten, ohne dabei die besonderen Charakteristika der einzelnen Transportarten aus den Augen zu lassen. Ein gewisser Grad an Flexibilität und Proportionalität je nach Verkehrsträger muss gewährleistet sein. Ich fordere die Kommission auf, im Hinblick darauf bereits heute an Leitlinien zu arbeiten, welche auch sicherstellen, dass die bestehenden Rechte Diskriminierungsfreiheit, Recht auf Erfüllung des Beförderungsvertrags, genaue, vollständige und allgemein zugängliche Informationen, unverzügliche und angemessene Hilfestellung bei Problemen nicht abgeschwächt werden. Ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz einige Hauptpunkte des Berichts ansprechen. Zu Information und Transparenz sei gesagt, dass diese Rechte einfach, klar und zugänglich sein müssen. Des Weiteren plädiere ich für eine Verstärkung der Hilfestellung für die Reisenden durch geschultes Personal in Infopoints und Helpdesks. Bezüglich der Fahrpreise denke ich, dass man klare Regeln erstellen muss, die jede unfaire kommerzielle Praxis unterbinden. Bei der Anwendung und Durchsetzung der Rechte ist die Rolle der nationalen Durchsetzungsbehörden von entscheidender Bedeutung. Deshalb soll meines Erachtens eine europäische Datenbank und eine Vernetzung auf europäischem Niveau ihre Arbeit effizienter gestalten. Hier wäre die Einsetzung einer zentralen elektronischen Beschwerdestelle, ein Clearing House unbedingt erforderlich. Große Probleme bestehen bei Haftungsfragen und beim Begriff außergewöhnliche Umstände. Hier sollen die maßgeblichen Urteile des EuGH herangezogen und die Vorschriften eindeutig formuliert werden. Ein sehr wichtiger Punkt sind die speziellen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung und mit eingeschränkter Mobilität. Diese müssen wie gesagt besonders berücksichtigt werden, dies auch bei intermodalen Reisen. Nicht zuletzt durch die Wirtschaftskrise kam es zu einer Zunahme von Insolvenzen bei Fluggesellschaften. Hier fordern wir endlich konkrete Lösungsvorschläge vonseiten der Kommission. Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich auf die Zunahme der Intermodalität hinweisen. Ich bin der Meinung, dass wie gesagt ein gemeinsamer Grundsockel an Rechten für alle Verkehrsträger sowie eine einheitliche Vorgehensweise aller Unternehmen und Durchsetzungsbehörden die Voraussetzungen dafür sind, dass intermodales Reisen gut funktioniert. Abschließend möchte ich mich bei allen Schattenberichterstattern und Kollegen für ihre Beiträge bedanken.